Sie haben gesagt, dass wir egal ob wir über Ungarn oder Rumänien debattieren uns mit Ländern beschäftigen, die die Transition vom kommunistischen Regime in die europäische Demokratie noch nicht wirklich bewältigt haben. Das teile ich ausdrücklich. Aber ich glaube, dass Herr Ponta auch einer der Akteure ist, die diesen Schritt nicht bewältigt haben.

Da sehe ich durchaus eine Parallele, nicht die gleiche Situation, aber eine Parallele zu dem, was wir über Ungarn diskutiert haben.

Deshalb bestehe ich darauf.

Meine Damen und Herren, ich finde es immer wieder beschämend, wie die großen Parteienfamilien wirklich Parteigänger von Nichtdemokraten in der Europäischen Union sind.